Señor presidente, señorías, a mi consideración, Horizonte Europa nace con la necesaria ambición para hacer frente a los retos sociales y económicos de la Unión Europea desde la ciencia excelente, mejorar la competitividad, pero con un carácter inclusivo. Por ello introduce, a petición del Parlamento, la necesidad de medir el impacto social y no solo económico. La ciencia tiene que resolver las desigualdades y los retos y no generar nuevas desigualdades. Refuerza el género Europa necesita todo su talento y no podemos prescindir de las mujeres. Por ello, es un objetivo operativo, tiene una línea específica presupuestaria y también medidas de conciliación. Viene también a disminuir la brecha entre las regiones alinea los retos sociales con las líneas prioritarias presupuestarias y con los clústers refuerza la salud, la lucha contra el cambio climático, las ciencias sociales y humanas, lo digital, la industria creativa, la economía azul, la seguridad alimentaria o la diplomacia científica. Pero no quiero dejar de resaltar el papel que se ha dado a las pymes, el 99 del sector empresarial no financiero de la Unión Europea, claves para mejorar la competitividad de la Unión Europea disminuyendo la brecha de la innovación. Por lo tanto, no tengo más que felicitar a todo el equipo de la Comisión y del Parlamento Europeo que ha hecho posible este gran proyecto para la Unión Europea.